Pane předsedající, paní vysoká představitelko, já vám děkuji za Vaši velmi podrobnou zprávu o aktuálním vývoji. Situace v Perském zálivu se vyostřuje a toto místo zůstává neuralgickým bodem světového míru, kudy proudí nejvíce ropy a kapalného plynu na světě. Schopnost Íránu vojensky zablokovat Hormuzský průliv je vážnou hrozbou pro světovou stabilitu a ekonomiku. EU a její členské státy, které jsou v Radě bezpečnosti OSN, musí udělat všechno pro to, aby Írán neustoupil od dohody o jaderném programu a aby celá situace neeskalovala. Paní vysoká představitelko, Vy jste o tom hovořila, o tom, co se právě v těchto dnech projednává. EU musí být v tomto jednotná a musíme najít způsob, jak přinutit Írán, aby dohodu dodržoval. I poté, co Spojené státy od dohody ustoupily a znovu zavedly sankce. Chci vám poděkovat za tuto aktivitu, protože my si nové sankce proti Íránu nepřejeme, ale chceme, aby Írán dodržoval tuto dohodu.